Señor Presidente, quisiera felicitar en primer lugar a Elmar Brok por su informe, un excelente análisis sobre la política exterior de la Unión Europea. Creo ―como el señor Brok― que es necesaria una política exterior y de seguridad europea activa, eficaz y coherente. En este mundo multipolar, cambiante y global, juntos somos más fuertes que por separado. Pero esta política europea requiere la voluntad política de actuar juntos, así como medios y liderazgo por parte de los organismos creados por el Tratado de Lisboa, cuestiones estas en las que se detiene el informe del señor Brok.

Siento que no se haya celebrado todavía la Cumbre anual Unión Europea Estados Unidos y también que el clima de la relación esté algo afectado por las revelaciones del llamado caso Snowden, pero la relación estratégica más importante que tiene la Unión Europea es con los Estados Unidos.

Me gustaría además que, en el futuro, compartiéramos una perspectiva de cooperación transatlántica más amplia, que incluyera, en determinadas áreas, a los países latinoamericanos e incluso a la orilla atlántica africana. Señorías, en este mundo no desprovisto de riesgos y en el que el ascenso de la región Asia Pacífico es un importante factor de cambio en la geopolítica internacional —y me estoy refiriendo, por ejemplo, al giro de los Estados Unidos hacia Asia—, también es necesario profundizar en la política europea de seguridad y defensa. Acontecimientos en zonas tan cercanas a Europa como Libia o Mali demuestran que la política exterior sigue necesitando instrumentos de defensa.